Monsieur le Président, aux Philippines, les ONG continuent de rapporter des cas de tortures, d'exécutions extrajudiciaires, de disparitions forcées, d'assassinats politiques de militants, notamment de gauche, et de journalistes. Certes, le nombre de ces assassinats semble diminuer mais pour Reporters sans Frontières, c'est l'un des pays au monde où l'on compte le plus grand nombre de prédateurs de la liberté de la presse. La corruption continue de régner en maître et facilite l'impunité, notamment des militaires. Certes, des annonces de réformes ont été faites, le statut de Rome a été ratifié et le procès des auteurs du massacre de Maguindanao, où plus de trente journalistes ont été tués, le pire massacre de journalistes jamais vu dans le monde, est en cours.

C'est l'un des principaux témoins à charge du procès de la famille Ampatuan, commanditaire du massacre de Maguindanao.

Le programme européen EPJUST a pourtant été porté de 4 millions à 10 millions d'euros. Son objectif est d'améliorer la justice pénale pour mettre un terme aux exécutions extrajudiciaires et aux disparitions forcées. J'ai pour le moins quelques doutes sur l'efficacité de ce programme.